Señora Presidenta, señora Comisaria, tres años después de la firma del Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Vietnam en 2012, el pasado agosto se llegó a un entendimiento sobre el Acuerdo de Libre Comercio ―por cierto, con un país comunista―. Para la Unión Europea este Acuerdo tiene gran relevancia económica, pues se espera que incremente y facilite el acceso a un mercado con una previsión de crecimiento del PIB del 6 en el año 2015 y que creará, además, nuevas oportunidades para la inversión.

Este nexo garantiza que estos principios deben regir las relaciones entre la Unión Europea y Vietnam, abarcando también las relaciones comerciales. Han pasado veinticinco años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas y, en este período, hemos podido observar una progresiva mejora en la situación de los derechos humanos en Vietnam.

Tenemos que condenar estas prácticas y presionar para su rápida erradicación, pero no debemos olvidar que Vietnam está dando pasos en la buena dirección. Vietnam es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en 2014 ratificó la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay que seguir vigilando la situación de los derechos humanos en Vietnam sin olvidar que el llamado mejor amigo de la Unión Europea en la ASEAN sigue siendo un aliado prometedor para la Unión Europea en Asia.